Esmalt tahaksin kiita eesistujat Läänemere strateegia vastuvõtmise eest, mis on kindlasti minu koduriigi jaoks väga oluline. Sooviksin aga pikemalt peatuda kolmel finantsteemaga seotud punktil. Esiteks kiidan pingutusi üleeuroopalise finantsjärelevalve korraldamisel ning kutsun Euroopa Parlamenti seda omalt poolt maksimaalselt toetama. Teiseks, kriisiohjeldamiseks on Euroopa Liit ja selle liikmesriigid rakendanud suure hulga erakordseid meetmeid, mis on väga positiivne. Majanduses on juba näha stabiliseerumist. Samas nõustun ülemkoguga, et olukord ei ole veel piisavalt kindel, et toetusmeetmetest loobuda. Kriisi järeldus minu jaoks on kindlasti see, et panku on vaja ja nende pakutav teenus vajalik. Seega ei ole vaja nende karistamisega liiale minna, aga tegevuse aluseks peaks olema reaalses majanduses toimuv, mitte pankadevaheline virtuaalne turg, mis oli viimase kriisi peamine põhjus. Samas peaks kaaluma pangaboonuste maksustamist, see on just Eestis teemaks saanud. Kolmandaks toetan samas sellega seoses ka üleskutset Rahvusvahelisele Valuutafondile kaalumaks ülemaailmse finantstehingute maksu ehk nn Tobini maksu kehtestamist, et buumiaegade raha ühiskonnale tagasi anda.